Ich war vor sechs Monaten selber vor Ort.

Die Menschen wurden in diesem großen Lager wirklich gut aufgenommen. Ich möchte drei Gedanken hier in den Raum stellen Unsere Hilfe, die wir leisten muss in Zukunft effektiver eingesetzt werden. Nicht mehr für kurzfristige Lager, sondern wirklich für langfristige Integration, für Hilfe, für Fluchtursachenbekämpfung, für Klimaschutz und so weiter und so fort. Wir brauchen ganz dringend natürlich jetzt Hilfe vor Ort, aber in Zukunft langfristig effektiver eingesetzte finanzielle Mittel. Wir müssen dringend Perspektiven schaffen Perspektiven für diese Menschen. Fahren Sie einmal hin, schauen Sie sich das an! Ich denke, die Hoffnungslosigkeit und die Perspektivlosigkeit ist schlimmer als der Hunger. Und wir müssen für Europa lernen.

Ja, man hat 25 Jahre gewartet und nicht integriert.